Občania tejto krajiny však už dlhé roky doplácajú na chyby svojich politických lídrov, ktorí svojimi avanturistickými rozhodnutiami dostali krajinu do zložitej politickej situácie. Ak však chceme dlhodobo stabilizovať politické pomery na Balkáne, musíme mať otvorené a korektné vzťahy so všetkými krajinami tohto regiónu. Srbsko pre nás preto musí byť rovnako váženým partnerom ako ďalšie stabilné krajiny tohto regiónu, aby sme v otvorenom dialógu a dobrej spolupráci pomohli obyvateľom tejto krajiny čo najskôr a čo najlepšie sa integrovať do spoločenstva slobodných, demokratických európskych krajín.